Pane předsedající, zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti stanovuje již směrnice o službách na vnitřním trhu. Pravidla vnitřního trhu musíme přizpůsobit dnešní digitální realitě a blokování říci jasné ne. Díky tomuto nařízení budou občané na vnitřním trhu moci nakupovat zboží elektronicky za férových podmínek, rezervovat ubytování, využívat služby po celé EU a konečně bez rozdílu původu zákazníků. Návrh je podle mého názoru rozumně vyvážený. Zákazníci by měli mít přístup ke zboží a ke službám za stejných podmínek, ale pro podnikatele to nebude znamenat nepřiměřené náklady a ani automaticky nevznikne povinnost dodržovat právní řád státu spotřebitele, ani povinnost doručovat zboží na celém území EU. Považuji za správné, že nařízení se nebude vztahovat na elektronicky dodávané služby a díla, která jsou chráněna copyrightem, jako jsou knihy, hudba a další, a mělo by tomu být do té doby, než vyřešíme spravedlivé financování autorů.